Građani su meta agresivnih marketinških kampanja usmjerenih prema njima upravo na temelju njihovih osobnih podataka koje marketinške agencije koriste mimo njihove želje i njihovog pristanka. Takvo curenje podataka nije karakteristično za državna tijela i institucije, ali u dijelu javnosti postoji druga bojazan koju izravno vezujemo uz državu. Veliki dio naših građana zazire od pojačanog nadzora i sumnja na neovlašteno i neutemeljeno korištenje represivnog aparata i tajnih službi kako bi se ograničila njihova građanska prava. Ipak, bojim se da bi ovakav prijedlog direktive značajno otežao rad policije i obavještajnih službi. Zabrana obrade osobnih podataka koji se odnose na etničko i rasno podrijetlo te vjersku pripadnost predstavljat će veliki uteg pri istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i terorističkih napada s obzirom da ti elementi u nekim slučajevima predstavljaju glavni motiv za takve zločine.